Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je vais d'abord m'exprimer sur le protocole provisoire. En tant que rapporteur fictif de mon groupe, je voudrais adresser un message au rapporteur j'espère que, sur le rapport relatif au financement des affaires maritimes et de la pêche, dont je suis le rapporteur et dont M.

Je lui rappelle et je lui redis que je suis et que j'ai toujours été ouvert à la discussion sur tous les sujets sur lesquels nous avons travaillé et travaillerons encore ensemble, je l'espère. L'accord de pêche actuellement en vigueur entre l'Union européenne et le Maroc est une prorogation nous l'avons déjà dit d'un an de l'accord précédent, proposée par la Commission européenne.

L'aide sectorielle versée par l'Union européenne permet le développement de la politique de la pêche sur tout le territoire marocain. J'appelle mes collègues à voter en faveur de cet accord car il est mutuellement bénéfique. Son approbation permettra l'ouverture des négociations sur un nouvel accord de pêche, assorti de nouveaux critères. En revanche, un refus de cet accord serait un signal très négatif pour toute cette région, en période de démocratisation. Le Maroc est un partenaire indispensable de l'Union européenne. Le soutien de l'Union européenne passe non seulement par des déclarations il y en a beaucoup ici mais aussi par des accords et des actions concrètes. Avec la résolution de notre groupe et du groupe ALDE sur le futur accord, nous donnons un signal fort à la Commission pour négocier un accord qui soit rentable et écologiquement viable, et qui permette une bonne utilisation des possibilités de pêche pour l'Union européenne. Mais auparavant, je vous le rappelle, nous devons voter l'accord provisoire.